Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo curato un malato con farmaci scaduti che hanno peggiorato le sue condizioni e ancora vogliamo accanirci con la stessa ricetta? Questo è quanto emerge dalla relazione ci si focalizza sui vincoli di bilancio, sull'insufficiente implementazione delle regole di governance europea e sulla mancata applicazione delle riforme strutturali da parte dei paesi membri. Ma non si spende alcuna parola sull'inadeguatezza delle misure di austerity che hanno soffocato i cittadini e le aziende europee. Al contempo, si chiedono ulteriori sforzi e sacrifici per il consolidamento fiscale e per le riforme strutturali, ma non si spinge sulle politiche sociali e sulle misure per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, così come non si trovano riferimenti ad azioni correttive per la gestione di squilibri macroeconomici indotti da eccessivi surplus commerciali, come ad esempio in Germania. Ora, se errare è umano, perseverare è un'altra cosa, e ritengo che fosse assolutamente necessario imprimere un'altra direzione alle scelte politiche e abbandonare il percorso che ha messo in ginocchio parte dell'Europa. Per queste considerazioni, il mio voto è stato negativo.